Parteneriatul economic și comercial cu China este foarte important, însă este nevoie ca relațiile să fie echilibrate pentru a aduce beneficii depline ambelor părți. De aceea, sprijin accentul pus de raport pe creșterea reciprocității ca soluție principală la dezechilibrele economice. Apreciez totodată că trebuie să sprijinim și mai mult companiile europene pentru a beneficia de un acces echitabil pe piața chineză. Semnalez faptul că România acordă o atenție deosebită intensificării cooperării economice cu China, în special în domenii precum infrastructura transfrontalieră, energia, agricultura sau turismul. În 2011, schimburile comerciale bilaterale au înregistrat o valoare totală de 4,2 miliarde de dolari, iar volumul exporturilor românești în China a fost cu 36 mai mare față de 2010, ritmul de creștere depășindu l pe cel al importurilor.